virðulegi forseti það olli mér nokkrum vonbrigðum í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra að hann skyldi ekki tala meira um hlutverk og stöðu íslands í varnarsamstarfi við aðrar þjóðir stöðu okkar hér í norður atlantshafi og tengsl okkar við nágrannaþjóðirnar ég kem hér upp til að spyrjast fyrir um einstök atriði í þessari ræðu fyrir það fyrsta hér talar hæstvirtur utanríkisráðherra um það að íslensk stjórnvöld hafi lýst yfir vilja til að kanna möguleika á samstarfi á sviði þyrlubjörgunar mig fýsir að vita hvort hér sé þá að einhverju leyti verið að ræða um það að landhelgisgæslan fái aukið og stærra hlutverk hér á landi þá hugsanlega í samstarfi við nato eða við bandaríkjamenn bæði á sviði þyrlubjörgunar en hugsanlega líka á sviði einhvers konar eftirlits á hafinu hitt sem mig langaði til að koma aðeins að er það að hæstvirtur utanríkisráðherra minntist hér á að nú standi yfir undirbúningur að málsókn íslands gegn noregi fyrir alþjóðadómstólnum í ha g vegna svalbarðamálsins nú er það svo að þeir utanríkisráðherrar sem hafa komið hér áður að ég held að minnsta kosti síðustu tvö ár hafa sagt mjög svipaða hluti

ansi mörg missiri mig langar því til að varpa því fram hvort það sé nú ekki kominn tími til að þessu starfi fari að ljúka því að ég hygg að okkar andstæðingar það er norðmenn fari að hætta að taka okkur trúanlega í þessum efnum og halda að hér sé eingöngu um að ræða innantómar hótanir að ísland sé í raun og veru ekkert annað en pappírstígrisdýr í þessu máli og að við meinum ekkert með þessum hótunum